El debate que estamos celebrando hoy y la votación que tendrá lugar mañana tienen un doble objetivo por un lado, expresar la preocupación de este Parlamento por la situación de inestabilidad y violencia que están viviendo estos países —ya se han referido a ello la alta representante, el Consejo de Ministros de la Unión y, como nos recordaba el comisario, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas— y, por otro, afirmar la coherencia de las misiones de observación electoral de la Unión Europea, que son un buque insignia de nuestro proyecto y que han generado respeto, prestigio y credibilidad.